consisterait, précisément, en un remplacement des cotisations nationales actuelles par des ressources propres, ainsi que le veulent les traités. Deuxièmement, j'aimerais lui demander si cette opposition aux ressources propres n'est pas plutôt, pour son groupe, un moyen d'éviter qu'à l'avenir, les États membres individuels ne perdent leur pouvoir de négociation, en aménageant leurs contributions nationales comme bon leur semble?